og skemmst er þess að minnast þegar skýrsla ríkisendurskoðunar um háskóla íslands kom fram í fyrra þá var sagt að annaðhvort fengju skólarnir verulega há aukin framlög frá hinu opinbera eða heimildir til innheimtu skólagjalda umtalsverðra og fjöldatakmarkana ættu þeir að halda núverandi stöðu sinni skýrsla o e c d frá því nú í haust um framlög íslendinga til menntamála var mjög merkileg skýrsla og sláandi um sumt hún staðfestir til dæmis hrópandi mun á framlögum ríkisins annars vegar og sveitarfélögunum hins vegar til skólamála skólastigin tvö sem sveitarfélögin reka eru meðal þess hæsta en framlög á háskólastigi sem ríkið rekur töluvert langt fyrir neðan meðaltal og framlög pr nemanda samkvæmt skýrslunni fari minnkandi á síðustu árum þó svo hafi orðið að sjálfsögðu eins og allir vita mikil aukning á aðsókn i háskólana þá hafa framlög pr nemanda farið minnkandi þetta er að sjálfsögðu áfellisdómur yfir yfirvöldum menntamála enda eru margar menntastofnanir á þessum stigum í alvarlegri fjárhagsstöðu heildarútgjöld íslendinga til menntamála eru með því hæsta miðað við þjóðarframleiðslu en við erum hins vegar einungis í fimmtánda sæti þegar borin eru saman útgjöld á hvern nemanda frá grunnskóla til háskóla sem er raunverulegasti mælikvarðinn á fjárfestingar í menntun og útgjöld til skólamála framlögin hafa hækkað verulega á hvern nemanda á grunnskólastigi en lækkuðu milli áranna tvö þúsund og tvö til tvö þúsund og þrjú til framhalds og háskóla þannig er ísland í þriðja og sjötta sæti við grunnskóla og leikskóla skólastigin sem sveitarfélögin reka en í hópi lægstu þjóða í framlög til háskóla og framhaldsskóla tuttugasta og fyrsta sæti á háskólastigi og nítjánda hvað varðar framhaldsskólana það er augljóst mál að eigum við að ráðast í umfangsmikla menntasókn þar sem til dæmis er talið að hvert viðbótarár í skóla hafi í för með sér efnahagsleg áhrif fyrir þjóðarbúið á bilinu þrjú til sex prósent og í kringum tuttugu og tvö prósent tekjuauka af því að ljúka gráðu í háskóla þá þarf að koma til mikil fjárfesting af hálfu hins opinbera í skólunum og ekki síst háskólunum og ekki síst rannsóknaþætti háskólanna auðvitað þurfa einstaklingar fyrirtæki og stofnanir að koma að þessu fjárfestingarátaki en hið opinbera þarf fyrst að lyfta sínum framlögum eða koma með einhverjum hætti að þessum máli í ljósi stöðunnar spyr ég hæstvirtan menntamálaráðherra er til athugunar í ráðuneytinu að veita opinberum háskólum heimild til innheimtu skólagjalda ef svo er hve há gjöld og fyrir nám í hvaða greinum ef svo er